Hvala, spoštovani podpredsednik. Pravi, najprej bi rad, nekaj stavkov, ki sem jih slišal iz ust, predsednika vlade. Dejal je, ker tukaj smo že povedali, da gre za izjemno zahtevno in zelo pomembno področje, ker je to edini razvojni denar, za, našo državo. In predsednik vlade je med drugim dejal: naredili smo pregled stanja, naredili smo akcijski načrt, torej imamo pripravljenega. Prepričan sem, kot predsednik vlade," je dejal, "da bo delal gospod kandidat za ministra zavzeto." in, še četrto stvar, ki je poudaril gospod gospod predsednik vlade, je dejal, da gospodu Puriču, želi, veliko, rezultatov. To so stavki, ki jih je danes izrekel predsednik vlade in to v danih okoliščinah, ko smo praktično od leta štirinajst do tega trenutka počrpali petnajst odstotkov evropskih sredstev, ko ni znano, praktično nimamo, pravih evidenc, sploh ne vemo, koliko EU denarja, izgubljamo. In, v takih danih okoliščinah poslušamo predsednika vlade, da na tak način zagovarja ministrskega kandidata. Danes smo slišali od, razpravljavcev, da je ministrski kandidat, nima praktično nobenih izkušenj na tem področju. Praktično nobenih izkušenj. In v danih okoliščinah, kot smo pred tako pomembnim izzivom, kot je pridobivanje evropskih sredstev, ki so edina razvojna sredstva v, državni proračun postavimo in predlagamo takega človeka v to pozicijo. In danes je veliko polanskih skupin tukaj povedalo zelo pomembno stvar. Povedali so, da je ta iz kvot, Alenke Bratušek minister, se pravi, s tem so veliko povedali. S tem so veliko povedali. In jaz mislim, ko gre za tako pomembno vprašanje, ko gre za pomembno vprašanje tudi razvoja Slovenije, ker brez sredstev dodatnih iz evropskega proračuna praktično ne moremo pričakovati, nekega, razvoja, Republike Slovenije. In potem nekdo reče, da je ta pač iz kvot Alenke Bratušek, ta kandidat ne glede, potem pa nadaljujem jaz, ne glede na primerno usposobljenost, ne glede na to, ali ima primerne izkušnje, da bi v teh danih okoliščinah lahko udaril po mizi in rekel: "Glejte, vse to, kar se je dogajalo na tem področju, na SVRL-ju, je treba presekati," ampak to lahko naredi samo tisti, ki je, ki dovolj dobro pozna to področje in v danih okoliščinah, ko nam, ko praktično do dva dvajset bi morali ta sredstva počrpati plus pač tista leta, ki jih pač, še samo, ki jih je, v katerih še možno črpati evropska sredstva, postavimo in predlagamo take ljudi v tako pozicijo. Jaz mislim, da tukaj ne bi smelo biti vprašanje koalicije, temvak temveč vprašanje, kako zaščititi interese Republike Slovenije, interese naših državljank in državljanov. In je nepomembno v pri tako pomembnih vprašanju je nepomembno, s katere kvote prihaja, ampak očitno v tej koaliciji je ključni interes, da se zadosti kvotam posameznih poslanskih skupin, oziroma posameznih članic, vlade, ne pa in ni pomembno vprašanje, kakšne kvalitete je kandidat, ki bo to pozicijo zasedel. To pa je nedopustno in zame tudi kot poslanca in, državljana nesprejemljivo. V prvi vrsti bi morali iskati človeka s kompetencami, s kvaliteto, z vsem tistim, kar potrebuje, če želimo izboljšati stanje na tem področju. Je pa to, kar dobivamo poslanci zadnje čase in to, kar slišimo, ta, to poročilo, ki s, ki je, ki je, ki je bilo, javno objavljeno, kako, ta naša zgodba deluje pri črpanju evropskih sredstev pa mislim, da nam dovolj jasno pove, da si v tem trenutku ne moremo privoščiti resnično nobenega kiksa več. Vse, kar delamo sedaj na tak način in s take argumente, ko je predsednik vlade naštel, zakaj podpira ministra, še enkrat bom povedal, ta vlada, ker je ta, to reciklirana vlada, ki je na temelju štirih let, ker bi morali praktično imeti te zadeve popolnoma jasne in razčiščene, oni sedaj po štirih letih delajo pregled stanja. Potem akcijski načrt je pripravljen? Od dva štirinajst bi bilo potrebno, je bi imel, bi imel, bi mora biti dva štirinajst bi moral biti ta akcijski načrt dokončno pripravljen, če bi mi želeli, resnično dobro državljankam in državljanom Republike Slovenije, pa ni bil in sedaj se to dela. Potem, predsednik vlade vzame kot to da, da podpirati ...